skil ég af hverju háttvirtur þingmaður yfirgaf sjálfstæðisflokkinn hann er nefnilega alls ekki frjálslyndur hann vill lækka stýrivexti seðlabankans væntanlega með handafli og hann gerir sér ekki grein fyrir því hvernig það mundi ákveðið á markaði þar sem íslendingar eru að sækja um lán í miðri ánni á að skipta um hest það á bara að afnema vald seðlabankans og það á að fara að handstýra

síðan segir hann eins og ekkert sé tengjast stærra myntkerfi og mig langar til að spyrja háttvirtan þingmann hvaða myntkerfi hann ætlar að tengjast er það norska krónan eða svissneski frankinn eða evran hin fræga sem er órólegri gagnvart dollaranum heldur en íslenska krónan hvað vill hann taka upp svo talaði hann um innflutningsvísitölu og hefur enga trú á samkeppni samkeppni er haldin í nei nei það á að gera það með handvirkum hætti líka svo segir hann hálaunaskatt yfir milljón það vita það flestir að það gæfi afskaplega litlar tekjur og virkaði hreinlega sem auðlindaskattur ef eitthvað er en myndu hugsanlega friðþægja einhverjum sem sjá öfundaraugum yfir slíkum tekjum svo vill hann afnema verðtryggingu bíddu við fyrir hvern fyrir sparifjáreigendur eða fyrir skuldarana auðvitað fyrir skuldarann háttvirtur þingmaður hefur aldrei hugsað um sparifjáreigandann eða eigendur fjármagnsins sem eru lífeyrissjóðirnir líka það eru alltaf tvær hliðar á hverri medalíu og það eru ekki bankarnir sem taka verðtrygginguna bankar eru ekki sparifjáreigendur þeir skulda yfirleitt þeir skulda spariféð það eru sparifjáreigendur gamalt fólk sem er búið að nurla og leggja hart að sér um ævina sem á spariféð þannig er nú það og það sem háttvirtur þingmaður gerir hann vill taka björgina frá þeim að mæta svona skyndiverðbólgu eins og núna þar sem spariféð rýrnar og